Im Jahr 2011 wurde der Stabilitäts und Wachstumspakt maßgeblich gestärkt. Das Europäische Parlament und die Europäische Kommission haben gemeinschaftlich erreicht, dass die Mitgliedstaaten nicht mehr allein entscheiden dürfen. Jetzt, wo die Kommission mehr Rechte hat, müssen wir uns darauf verlassen können, dass die Kommission diese auch korrekt wahrnimmt. Die Lektionen der Staatsschuldenkrise zeigen, dass die korrekte Einhaltung der Regeln für die Wirtschafts und Währungsunion überlebensnotwendig ist.

An diese Verantwortung wollen wir die Kommission heute klar und deutlich erinnern. Die Regeln des Stabilitäts und Wachstumspakts müssen für alle Mitgliedstaaten gleichermaßen gelten. Es gibt kein Groß, und es gibt auch kein Klein, wenn es um Schuldenniveaus und Defizite geht.

Sie bleiben es auch, selbst wenn man sie auf den Kopf stellt. Wir akzeptieren nicht, dass ökonomische Analysen zweckentfremdet oder nach Gutdünken umgedeutet werden. Wir wollen eine umfassende Veröffentlichung der Bewertungen, die Kommission und Rat bei den Mitgliedstaaten vornehmen. Wir wollen einen unabhängigen ökonomischen Chefanalysten, dessen Analysen wir nachlesen können. Wir wollen, dass die Analysen für alle Mitgliedstaaten gleichermaßen unabhängig durchgeführt werden. Wir appellieren daher an die Kommission Werden Sie Ihrer Rolle als neutraler Haushaltsprüfer gerecht!